S'occuper de ce problème là, c'est donc aussi une manière de prémunir notre économie contre les soubresauts c'est un faible mot qu'elle a connus.